Deshalb begrüße ich es, dass die Europäische Union darauf besonnen und klug reagiert und nun einen vorsichtigen, aber richtigen Wandel in ihrer Außenpolitik mit der Volksrepublik China vollzieht. Nicht zuletzt das Projekt der Neuen Seidenstraße zeigt, dass Chinas autoritäre Regierung zunehmend über ihre wirtschaftliche Expansion auch global geopolitischen Einfluss gewinnen möchte. Diese Erkenntnis sollte keinen überraschen, denn Staaten verfolgen seit Menschengedenken ihre Interessen. Die entscheidende Frage ist daher lediglich, wie wir mit einer solchen Expansion umgehen. China ist und bleibt eine unermesslich große Chance für die europäische Wirtschaft. Demnach sollte es selbstverständlich sein, dass wir in unsere Beziehungen auch entsprechend viel Zeit und Kraft investieren. Dabei sollten wir aber nicht nur den kurzfristigen Gewinn im Kopf haben, sondern vor allem auf die langfristigen Auswirkungen unseres heutigen Handels achten.

Es geht im Endeffekt ganz einfach darum, zwischen der EU und China möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen zum Vorteil beider Seiten.